Aber nicht Ihnen würde ich heute alles Gute wünschen, sondern Ihrem Namensvetter Robert von Borussia Dortmund, dass er Polen hoffentlich dann doch noch ins Viertelfinale schießt. Das wäre ja wirklich mal etwas Erfreuliches.

Die öffentlichen Haushalte können bestenfalls Anregungen geben. Das muss man gelegentlich bei den Sozialdemokraten noch erklären.

Das zweite wirklich Entscheidende ist der Schuldentilgungspakt, ein klarer, wirksamer, an klare Bedingungen geknüpfter Schuldentilgungspakt, der die Haushalte in den Ländern entlastet, die es zurzeit bei aller Anstrengung zum Beispiel Italien einfach nicht schaffen, aus den Zwängen ihrer Refinanzierung herauszukommen. Wir brauchen also einen klaren und wirksamen Schuldentilgungspakt.